Madame la Présidente, l'Europe a souvent progressé grâce aux crises auxquelles elle était confrontée, et c'est ce qui vient de se passer tout à fait récemment. Ceci dit, même si l'Europe a su réagir, il est vrai un peu tardivement, il n'en reste pas moins que la crise des dettes souveraines a brutalement révélé l'absence d'une vraie coordination économique européenne et le prix que nous coûte cette absence d'une véritable coordination économique et budgétaire européenne. Le débat sur la nécessité de cette coordination de nos politiques économiques et budgétaires, très en amont de l'élaboration, dans les États membres, des projets de budgets nationaux, doit donc se faire, à mon sens pas exclusivement bien sûr, mais en tout premier lieu au sein de l'Union économique et monétaire. L'Union économique et monétaire, c'est à dire le fait d'avoir une monnaie commune, nous confère bien sûr, les uns vis à vis des autres, une responsabilité et une solidarité accrues. Donc, non, il n'y aura pas d'Europe à deux vitesses ou d'Europe à deux clubs, mais il faut incontestablement renforcer l'Union économique et monétaire.